Torej, evropsko državljansko pobudo Pravica do vode je podpisalo skoraj 1,9 milijona evropskih državljanov, ki so zahtevali, da se tudi v evropski zakonodaji prizna univerzalen dostop do vode. Ampak ne kakršne koli vode, pač pa čiste vode, brez mikroplastike, brez hormonskih motilcev, brez drugih škodljivih snovi v vodi.

Ampak ta predlog, ki ga bomo jutri obravnavali, v določenem delu ni dovolj ambiciozen in ne zagotavlja kot obveznost ta univerzalni dostop do čiste vode. Zato moramo jutri vztrajati na ohranitvi močnih določb. Naj vam seveda bo za vzpodbudo tudi to, kar imamo v moji državi, Republiki Sloveniji, to pa je, da smo v našo ustavo vpisali pravico do čiste pitne vode kot človekovo pravico in to je lahko dober primer tudi za ta parlament.